Una juventud que está condenada por las políticas del austericidio, de la troika, por los recortes un nuevo exilio obligado, una emigración forzada intolerable. Yo creo que estos datos deberían hacer recapacitar sobre la actual orientación política y económica de la troika, de la Unión Europea, que no solamente no crea empleo sino que crea una nueva figura, que es la persona que tiene que hacer de nuevo las maletas para buscarse el trabajo fuera de su país. Yo alerto de ello en este Parlamento, además de que, en España, el Gobierno del Partido Popular está estudiando la posibilidad de retirar la cartilla sanitaria de aquellas personas que estén fuera del país durante tres meses.